D'autre part, et surtout, mon approbation d'ETIAS ne signifie pas que je succombe au charme supposé de l'espace Schengen. ETIAS n'est selon moi qu'un pis aller. La véritable solution pour assurer la sécurité des États européens est de rétablir les contrôles aux frontières nationales.